Madame la Présidente, face aux attaques terroristes tragiques qui frappent l'Union européenne et au delà, nous devons prendre des mesures fortes pour assurer la sécurité des Européens. Mais il faut aussi nous attaquer aux racines de la radicalisation violente qui touche des jeunes européens de toutes origines sociales.

Nous appelons à développer et à financer les politiques préventives et de long terme, d'abord à l'école, dans les quartiers, mais aussi sur internet, avec une mobilisation de tous. Les acteurs de terrain, comme les associations et les éducateurs, doivent bénéficier de moyens, de formations pour travailler auprès des populations les plus sensibles aux discours de haine et détecter le plus tôt possible les signes de radicalisation violente. Il est important aussi d'aider les familles, notamment par le biais de plateformes téléphoniques de signalement et d'écoute. Enfin, les entreprises d'internet doivent s'engager à faire plus pour effacer les messages de haine incitant au terrorisme.